Señor Presidente, los ejemplos que nos proporciona este debate dejan al descubierto, una vez más, que Europa no ha sido capaz de resolver problemas que nos conciernen y afectan directamente. Nos podríamos preguntar, en los casos de Gaza y de Siria, si hemos ayudado a que las partes consigan una solución política al conflicto si hemos presionado lo suficiente a Israel para que, como fuerza ocupante de Gaza, proporcione unas mínimas condiciones de vida a su población, o si, en cambio, les hemos permitido hacer lo que han considerado oportuno si hemos conseguido avanzar en Siria, donde a día de hoy y tras cuatro años de conflicto, la Unión Europea sigue sin tener un proyecto común que ayude a solucionar el conflicto. Podría decir que, cuando falla la política podría decirlo, cubre su vacío la caridad, aunque ella sola no sea política, sino un medio para tapar las vergüenzas nuestras vergüenzas con recursos económicos. Recursos económicos de nuestros ciudadanos, dirigidos a reconstruir una región abocada a la continua destrucción y reconstrucción cada vez que israelíes y palestinos entran en conflicto, en vez de ejercer, de una vez por todas, una verdadera presión diplomática para ayudar a la creación de dos Estados, el israelí y el palestino con el reconocimiento de este último de una manera explícita, que coexistan en paz, seguridad y prosperidad. Y todo ello, además, para que ni siquiera los diputados de esta casa, de este Parlamento Europeo, podamos observar lo que sucede allí. Puedo compartir con todos ustedes que el Gobierno israelí ha negado recientemente a un grupo de eurodiputados del Grupo ALDE entre los que yo me encuentro visitar la Franja de Gaza, para ver de primera mano, junto a la UNRWA, la utilización de dichos fondos europeos.